Hvala lepa, spoštovani gospod poslanec. Res je, tudi, na Ministrstvu za notranje zadeve smo pristopili k sistemskemu reševanju teh zadev, povezanih s s sekcijskm merjenjem hitrosti, predvsem s hitrostjo, kajti tukaj je treba, nekoliko spremeniti Zakon o prekrških. Kakšen mesec nazaj smo imeli sestanek z ministrico za pravosodje in pa z vrhom pravosodja, ko smo se pogovarjali tudi o tem. Pričakujemo tudi, v prihodnjih teh, sestanek s kolegico Bratušek, kjer smo tudi, se dogovorili, da bomo pravzaprav več odprtih zadev, kar se tiče obeh resorjev, se usedli in se pogovorili. Moram pa povedati, da smo tudi na notranjih zadevah, zelo, pristopili, vemo, da nismo edini deležnik v prometu, smo pa zelo pomemben, na sicer na posvet, in sicer z Agencijo Republike Slovenije za varnost prometa, smo imeli v Tacnu posvet o prometnih nesrečah. Pogovarjal sem se tudi z gospodom Velovom, direktorjem te agencije, kjer smo pravzaprav, dorekli, kaj in so tiste prioritetne stvari, kot jih treba narediti in spremeniti. Ne zadnje sem imel sestanek z gospodom Štabom iz Zavoda Varna pot, kjer je tudi on predlagal določene rešitve in pobude. In ne nazadnje sem sedel tudi z evropsko komisarko, gospo Bulčevo, kjer sva se pogovarjala pravzaprav tudi o prometni varnosti na ravni celotne Evropske unije pa seveda tudi v Sloveniji. Res je, ne želim si, bom rekel, poročamo vsakodnevno o smrtnih prometnih nesrečah, pa vseeno se nam to dogaja.